Sacrifier la politique agricole commune, sacrifier la politique de cohésion serait un renoncement terrible et ce serait donner une victoire, en définitive, aux europhobes.

Et je dis au Conseil que le Parlement européen n'acceptera pas des coupes dans le budget de la cohésion parce que, plus que jamais, nous avons besoin de plus de cohésion et les coupes dans le budget de la cohésion, ce sera moins de formation pour les jeunes, ce sera moins d'innovation, ce sera moins d'investissements dans les régions, ce sera moins d'emplois, ce sera moins d'aide alimentaire pour les plus démunis et ce sera plus de fracture territoriale.